hæstvirtur forseti ég fagna þeim yfirlýsingum sem hæstvirtur forsætisráðherra gaf hér annars vegar að því er snýr að fólki sem nú er komið til fullorðinsára en var vistað sem börn á breiðavíkurheimilinu og á vissulega rétt á því að það sé gaumgæft vel með hvaða hætti eigi að bæta það sem þar fór úrskeiðis taka á verði fortíð sem þar var og vinna það til þeirrar niðurstöðu að fólk njóti bóta fyrir misgjörðir þó að slíkar misgjörðir verði jú aldrei bættar með fjármunum það er þó alla vega viðurkenning á því að það eigi að virða rétt manna að þessu leyti ég tek undir það sjónarmið að það sé rétt og að það þurfi að vanda vel til verka vegar slíkt er gert það kunna fleiri að koma á eftir þegar þetta mál hefur verið lagt upp og við þurfum auðvitað að huga að því að svo kann vel að vera þess vegna ber auðvitað að vanda þessa vinnu

málið sé í vinnslu og komi hér inn á haustdögum til afgreiðslu varðandi eftirlaunamálið eftirlaunamál

er það auðvitað alveg sjálfsagt að fara í það mál mér finnst og er þar af leiðandi ósammála því sem háttvirtur þingmaður guðni ágústsson sagði hér áðan mér finnst að við þingmenn eigum að vinna þessi mál ég vil að við tölum um okkar kjör ég vil að við tölum um okkar kjör fyrir opnum tjöldum en hvorki á síðustu jlukksutundum fyrir jól eða síðustu klukkustundum fyrir þinglok ég hef staðið í kjarabaráttu fyrir mína stétt í áratugi og það er ekkert öðruvísi okkur þingmenn við eigum líka ákveðinn rétt við eigum að þora að tala um hann og leggja hann upp fyrir þjóðina eins og hann er færa rök fyrir því hvers vegna lífeyrisréttur á að vera með þessu laginu en ekki hinu og finna fyrir því sanngirnisrök sem þjóðin og við getum fellt okkur við það er mín skoðun til að ítreka það vil ég bara benda á það að réttur almennra þingmanna við þessa lagasetningu var ekki aukinn miðað við að venjulegir þingmenn starfa hér í tæplega tólf ár þegar ég skoðaði þetta á sínum tíma ellefu komma þrjú ár að meðaltali fengu þeir þingmenn ekki aukinn rétt við greiddum hins vegar fimm prósent inn í lífeyrissjóðinn í staðinn fyrir fjögur prósent og fengum engan aukinn rétt fyrir það miðað við starfsaldur okkar við verðum bara að þora að tala um kjörin okkar eins og þau eru hins vegar er það svo að réttur ráðherranna var verulega aukinn og það er deilumál og verður deilumál þangað til við lagfærum það og breytum því við eigum bara að fara í gengum þessi mál opið og heiðarlega ræða það alveg fyrir opnum tjöldum hvernig kjör þingmanna eiga að vera að því er varðar lífeyriskjör okkar önnur kjaramál okkar eru hjá svokölluðum kjaradómi eða kjaranefnd sem ákveður okkur breytingar á launakjörum okkar en að þessu leyti sem snýr að eftirlauna held ég að við eigum að taka þessa umræðu

en það þarf að takast á við það og fara yfir það bæði af skynsemi og rökfestu og taka tillit til þess sem